Sappiamo bene quanto incide il costo dell'energia sulla nostra competitività, basta rilevare che attingiamo per il 50 percento da fonti di altri paesi. L'onorevole Buzek, con la sua relazione, definisce una ricetta assolutamente condivisibile, che parte dalla piena realizzazione, o meglio dal pieno recepimento da parte di tutti gli Stati membri, del terzo pacchetto Energia e che prevede, in sintesi, una politica che garantisca maggiore informazione ai consumatori rispetto ai costi e ai benefici di un mercato interno dell'energia, maggiore chiarezza nelle legislazioni nazionali ed europee, più infrastrutture moderne, e quindi più investimenti. Mi auguro che attraverso la votazione del Parlamento, la Commissione e gli Stati membri recepiscano questo forte appello.